forseti vill geta þess að þegar að loknum fimmtán dagskrármálum hefst umræða utan dagskrár um samkeppnisstöðu vestmannaeyja og landsbyggðarinnar málshefjandi er háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson hæstvirtur iðnaðarráðherra jón sigurðsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund